De Rekenkamer is verder bezorgd over de controle op aanbestedingsprocedures.

Het EP reisbureau wordt qua prestaties niet gecontroleerd, hoewel de PVV een breed aangenomen amendement indiende om die controle uit te voeren.

Europarl tv gaat tegen de wens van dit Parlement in gewoon door met het uitzenden van EU propaganda, terwijl maar een handjevol EU believers nog kijkt.